Kaum ein Bericht passt so perfekt zur derzeitigen Arbeitsmarktlage und wirtschaftlichen Situation wie der Bericht von Regina Bastos.

Auch Frau Hirsch hat angesprochen, dass die Jugendarbeitslosigkeit in Europa extrem hoch ist, sie steigt doppelt so schnell wie die durchschnittliche Arbeitslosigkeit aller Arbeitnehmer.

Wir müssen die im Bericht geforderten Maßnahmen sofort in Angriff nehmen. Diese junge Generation darf nicht die Zukunftshoffnung verlieren!

Es ist die duale Ausbildung ein Erfolgsmodell, das auf der Sozialpartnerschaft beruht. Es ist die Offensive für lebenslanges Lernen, die synchron dazu notwendig ist, um auch die Schulabbrecherquoten zu senken. Es ist die Kompetenz in der Kommunikationstechnologie, da nach Lesen und Schreiben der Computer und das Internet die dritte Kulturtechnik sind.